herra forseti ég vil þakka fyrir þessa umræðu og þá ræðu sem

sinni ræðu ég held að í þessu ástandi sem við erum í í dag þá eru margir að tala um kosningar og það sem háttvirtur þingmaður talaði um áðan að það væri rétt að láta sannleiksnefndina svokölluðu skila að það eru ekki annað en gild rök í þeirri umræðu ég held að það verði ekki hjá því komist að við kjósum á þessu ári við þurfum að finna tímapunktinn og við þurfum að gera það í sátt en það má ekki verða til þess að mikilvægustu og brýnustu verkefni okkar stjórnmálamanna bíði í þeirri sjálfhverfu sem fylgir óhjákvæmilegum kosningum það er enginn flokkur undanskilinn þegar menn fara í kosningar fara menn að hugsa um eigin hag og flokkana sína en ekki annað það er bara þannig og við höfum ekki efni á því á næstu dögum og vikum að geyma og bíða með að taka þær stóru ákvarðanir sem lúta að því að koma bankakerfinu af stað að nýju og það er algert lykilatriði fyrir okkur hér er vaxandi atvinnuleysi eins og menn hafa komið inn á og til að sporna gegn því þarf að koma bankakerfinu og bankastarfseminni í gang að nýju

að koma samskiptum bankanna og fyrirtækjanna í betri farveg heldur en þau eru í dag auðvitað er það líka þannig við skulum ekki fara í grafgötur með það að hátt vaxtastig sem hefur verið hátt allt of lengi er sá baggi sem hvílir helst á fólkinu og fyrirtækjunum í dag við gerðum samkomulag við alþjóðagjaldeyrissjóðinn sem átti að stuðla að því að lækka verðbólgu sem mundi síðan leiða til

um leið og við settum ákveðin gjaldeyrishöft hér á landi en menn hljóta að velta fyrir sér þegar starfsmenn alþjóðagjaldeyrissjóðsins koma í næsta mánuði febrúar að menn fari yfir þetta því gengið hefur ekki styrkst nákvæmlega eins og við höfum væntingar til og okkar áherslur sögðu fyrir um og þá hljótum við með rökum að fara yfir það með okkar samstarfsfólki hjá alþjóðagjaldeyrissjóðnum hvort það sé betra fyrir íslenskt samfélag til að rétta fyrr úr kútnum hvort það sé réttara að huga að lækkun vaxta en auknum gjaldeyrishöftum í staðin við þurfum að halda fjármagninu inni en við þurfum líka að koma hagstæðara fjármagni til fólksins og ekki síst til fyrirtækjanna til þess að hjól atvinnulífsins fari betur af stað heldur en þau eru í dag ég held að þegar við hlustuðum á ræðu hæstvirts forsætisráðherra áðan þá held ég að það sé ræða sem hefði mátt vera flutt oftar og oftar og oftar þessir fjörutíu punktar sem voru fluttir hljóma nefnilega ekki oft nógu mikið

að stærstu mistök ríkisstjórnarinnar væru að upplýsa ekki nóg og það er rétt en þá bið ég menn líka að hlusta á það sem forsætisráðherra sagði áðan í sínu fjörutíu punkta aðgerðum til uppbyggingu samfélagsins hvort sem það var á vegum íbúðalánasjóðs hvort sem það var í formi aukins samspils atvinnuleysis lána og náms hvort sem það var í formi þess að hjálpa fólki sem minni menntun hefur til að mennta sig í gegnum fræðslumiðstöð atvinnulífsins og þar mætti margt draga fram við höfum ekki upplifað jafnríkulega í íslenskri sögu eins og við upplifðum í októbermánuði að það þurfti að greiða úr mörgu það þurfti að greiða úr flækjunni og við erum að gera það skólakerfið samt ekki heilbrigðiskerfið samt ekki það virkar félagslega kerfið virkar og bankakerfið heldur áfram þó það hökti við getum heldur ekki komið sem stjórnmálamenn upp í þennan ræðustól og sagt að það þurfi að kjósa það þurfi að kjósa við höfum ekki efni á að bíða á næstu vikum með sársaukafullar ákvarðanir ég er reiðubúin til að taka þær sársaukafullu ákvarðanir og fara í kosningar